La Cour de justice a rappelé, à juste titre, la nécessité, pour le législateur, de respecter les libertés et les droits fondamentaux, ainsi que les principes en la matière, notamment celui de proportionnalité. Cette directive avait, en effet, instauré une obligation disproportionnée, pour les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès à l'internet, de conservation généralisée des données concernant l'origine, la destination, la date, l'heure, la durée, le type de communication, la technologie utilisée et la localisation. C'est donc une surveillance généralisée de masse qui avait été mise en place et nous savons, notamment après la commission d'enquête sur PRISM NSA, que ce n'est pas la bonne méthode. Les services de police eux mêmes le disent seules les approches ciblées sont efficaces.

Les ONG l'avaient souligné à l'époque, elles l'avaient dénoncé, y compris au moment de la transposition dans les droits nationaux. De nombreux États membres ont d'ailleurs différé la transposition pour ces motifs et plusieurs cours constitutionnelles, dans certains États membres, ont jugé cette directive incompatible avec leur constitution. La Cour a estimé que cette directive s'immisçait de manière particulièrement grave dans le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, mettant en cause la conservation, l'utilisation, l'ampleur des données collectées sans que l'abonné ou l'utilisateur en soit informé. La Cour ne fait là que reprendre les griefs que nombre d'entre nous ne cessent de répéter dans cette enceinte. Les États membres qui ont transposé cette directive doivent suspendre leur législation sans délai. Si révision il y a, celle ci doit être à la hauteur de l'arrêt de la Cour de justice.